þinginu frumvarp til laga um breytingar á lögum númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eitt um seðlabanka íslands þetta mál hefur verið í þrjár vikur í þinginu því var dreift fjórða febrúar síðastliðnum það var mælt fyrir því sjötta sama mánaðar og þann níunda hóf viðskiptanefnd umfjöllun um málið hélt eina níu fundi og gerði á frumvarpinu nokkrar breytingar sem voru kynntar og allar samþykktar við aðra umræðu í rauninni er um að ræða tiltölulega einfalt mál það er skýrt afmarkað og í rauninni tvíþætt annars vegar er verið að formgera lagaramma í kringum peningastefnunefnd bankans og tryggja að í störfum hennar ríki gegnsæi og að henni komi tveir utanaðkomandi aðilar í öðru lagi er verið að leggja af hina fjölskipuðu bankastjórn seðlabankans þriggja manna bankastjórn og setja einn seðlabankastjóra í stað hinna þriggja meginefnisbreytingin sem nefndin gerði og alþingi samþykkti við önnur umræða var að einnig skyldi skipa aðstoðarseðlabankastjóra ég ætla ekki að fara ítarlega yfir þær breytingar sem voru gerðar við aðra umræðu en þær lutu í rauninni að því að styrkja meginstefnu frumvarpsins sem ég hef lýst sem var til þess fallið að auka enn á gegnsæi og upplýsingaskyldu meðal annars með því að peningastefnunefnd skuli birta fundargerðir sínar og hún skyldi taka tillit til fjármálastöðugleika í störfum sínum það voru afmarkaðar hæfiskröfur í þessu máli sett á ákvæði um að matsnefnd skyldi skipa áður en skipað yrði í stöðuna og loks voru sett inn í frumvarpið ákvæði um svokallaða veltiskipan sem þýðir að það falla ekki allir út úr stjórnum og nefndum á sama tíma ég vil þakka fyrir þær góðu viðtökur og þá víðtæku samstöðu sem ríkti um afgreiðslu þessa máls við aðra umræðu síðastliðinn föstudag þegar þetta frumvarp var samþykkt út til þriðju umræðu með fimmtíu shlj atkvæðum það var reyndar ágreiningur við sjálfstæðisflokkinn sem flutti tvær tillögur sem ekki hlutu brautargengi við aðra umræðu annars vegar hvað varðaði menntunarkröfurnar og hins vegar um það hver skyldi skipa í fyrsta sinn annan utanaðkomandi manninn sem sæti á að taka í peningastefnunefnd bankans þessar tillögur sjálfstæðismanna voru felldar og eins sátu þeir hjá við ákvæði til bráðabirgða eitt af tveimur eða þremur að öðru leyti vil ég þakka fyrir þann góða stuðning og þá miklu samstöðu sem hefur ríkt í þessu máli málinu var að beiðni sjálfstæðisflokksins vísað aftur til nefndar á milli annars og þriðju umræðu nefndin hittist og hélt tvo fundi fyrst hittist nefndin síðastliðinn mánudag og á þann fund komu jón sigurgeirsson frá seðlabanka íslands og stefán loss frá morgan í lundúnum á þessum fundi var upplýst og rætt um að væntanleg væri skýrsla sem unnin væri á vegum framkvæmdastjórnar evrópusambandsins og í henni mundi vera að finna tillögur um breytt eftirlit eða hert eftirlit með fjármálamörkuðum á fundinum kom fram að í skýrslunni væru ef til vill atriði sem eðlilegt væri að taka til skoðunar vegna reglusetningar um eftirlit með fjármálamörkuðum hér á landi það var niðurstaða meiri hluta nefndarinnar að bíða þess að skýrslan kæmi út og væri gerð opinber sem var í gær á öðrum fundi viðskiptanefndar á milli umræðna var þessari skýrslu dreift í hádeginu í gær var haldinn stuttur fundur á þann fund komu ágúst geir ágústsson frá forsætisráðuneyti og áslaug árnadóttir frá viðskiptaráðuneyti þessi tvö ásamt stefáni hauki jóhannessyni sendiherra íslands í brussel og martin eyjólfssyni sem er sviðsstjóri viðskiptasviðs utanríkisráðuneytisins höfðu farið yfir skýrsluna sem er nokkuð efnismikil hún er einar áttatíu og fjögur síður með viðaukum og þessir embættismenn höfðu farið yfir skýrsluna og lögðu fram

þessi skýrsla fjallar um orsakir fjármálakreppunnar um úrbætur sem nauðsynlegar eru að mati nefndarinnar á regluverki á fjármálamarkaði í evrópu um breytingar á eftirliti með fjármálamarkaði og um breytingar sem að mati nefndarinnar þarf að gera á alþjóðavísu í skýrslunni eru settar fram þrjátíu tillögur til úrbóta sem eflaust munu í fyllingu tímans rata inn í löggjöf evrópusambandsins

löggjafarferli evrópusambandsins tekur eðlilega sinn tíma og það er ljóst að þessi tími fram til tvö þúsund og þrettán er óvenjustuttur miðað við evrópusambandið ég vil þakka þessum embættismönnum sem tóku saman þetta yfirlit yfir þessa skýrslu og ég ætla að hlaupa aðeins á helstu niðurstöðum þeirra

fjármálamarkaði í þriðja kafla um breytingar á eftirliti á fjármálamarkaði og loks er í fjórða kafla fjallað um breytingar sem gera þarf á alþjóðavettvangi helstu tillögur skýrsluhöfunda og a vitna ég með leyfi forseta í minnisblað það sem var lagt fram á fundi nefndarinnar í gær í hádeginu helstu tillögur skýrsluhöfunda lúta að því að mótaðar verði nýjar reglur sem miði að því að draga úr áhættu bæta áhættumat og kerfislegar leiðir til að bregðast við áföllum draga úr sveiflum og bæta gegnsæi þá er lagt til að eftirlit með fjármálamarkaði verði samræmt og bætt og gert er ráð fyrir meiri samvinnu eftirlitsaðila með öllum greinum fjármálaþjónustu innan evrópusambandsins loks er lögð áhersla á að minnkaður verði sveigjanleiki einstakra aðildarlanda við innleiðingu reglna á fjármálamarkaði til að tryggja samkeppni á innri markaðnum síðan er farið yfir þessar tillögur sem eins og ég sagði áðan eru í liðum í skýrslunni og í lok minnisblaðsins segir að ljóst sé að í skýrslunni sé mörg atriði sem skoða þurfi betur út frá íslenskum hagsmunum og hvernig einstakar tillögur og hugmyndir sem settar eru fram geta varðað ísland og e e s samninginn lykilatriði á næstu vikum og missirum er að hve miklu leyti framkvæmdastjórn e s b kýs að gera tillögur nefndarinnar að sínum og hversu mikinn stuðning þær fá meðal aðildarríkjanna og í evrópuþinginu í frekari úrvinnslu og í því löggjafarferli sem fram undan er hér er rétt að taka fram að þýsk stórfyrirtæki hafa nú þegar tjáð sig um tillögur nefndarinnar um eina yfirþjóðlega evrópska eftirlitsstofnun og eru lítt hrifin af því en tilgangur skýrsluhöfunda er alveg ljós þeir telja að það megi engan tíma missa og þó að

það að sömu mistökin endurtaki sig ekki og að settar verði nýjar reglur á grundvelli fenginnar reynslu það er niðurstaða höfunda minnisblaðsins sem eins og ég beri er sendiherra íslands í brussel ásamt með embættismönnum í þremur ráðuneytum með leyfi forseta skýrslan snýr ekki með beinum hætti að því frumvarpi um breytingar á lögum um seðlabanka íslands sem nú eru til umfjöllunar í viðskiptanefnd og verður ekki séð að hún eigi að hafa áhrif á afgreiðslu þess ég er nokkuð sammála þessari niðurstöðu frú forseti en ég vek þó athygli á því að í skýrslunni er að finna mikilvæga staðfestingu á því að regluverk evrópusambandsins hvað varðar innlánatryggingarnar brást gersamlega í hruninu og það er tekið sérstaklega fram íslands er getið íslenska tilfellið er nefnt í skýrslunni á einum þremur stöðum og það segir í hundrað tuttugasta og fyrstu efnislið á blaðsíðu þrjátíu og fjögur í skýrslunni að hrunið hafi sýnt að í núverandi skipan innlánstryggingakerfisins af afdrifaríkur veikleiki eins og hér segir en þetta er staðfesting á því sem við höfum áður fjallað um og varðar ábyrgðirnar á icesave reikningunum þess vegna er ljóst að það er margt í þessari skýrslu sem á eftir að koma til frekari umræðu í þinginu og ég tel að það hafi verið mjög gott og mjög mikilvægt að fá þessa skýrslu svona glóðvolga inn í kastljós umræðunnar því að það er ekki alltaf sem alþingi íslendinga þingmenn eða ráðuneytin eru með puttann á púlsinum um leið og hlutirnir gerast úti í evrópu oft finnst okkur þingmönnum að minnsta kosti að við sitjum hér þangað til búið er að innleiða eitthvað regluverk í evrópu sem í þessu tilfelli verður kannski tvö þúsund og þrettán og verður síðan sent hingað inn til okkar ég tel að þessi skýrsla muni nýtast mjög vel í framhaldinu á endurskipulagningu fjármálakerfisins og bankakerfisins hér og okkur veitir svo sannarlega ekki af því að fylgjast með því sem er að gerast þar ytra eftir að nefndarmenn höfðu haft gærdaginn til þess að kynna sér og fara yfir þessa skýrslu og minnisblaðið og þeir embættismenn sem ég nefndi voru reiðubúnir til að aðstoða við frekari efnisöflun eða upplýsingar ef menn þyrftu á að halda þá var haldinn annar fundur í háttvirtri viðskiptanefnd eftir þingflokksfundi í gær og telst mér svo til að það hafi verið níundi fundurinn sem nefndin fjallaði um málið á þessum fundi var lögð fram af hálfu meiri hlutans breytingartillaga sem ég mun gera grein fyrir og hana er að finna á þingskjali fimm hundruð níutíu og eins og hljóðar svo með leyfi forseta á eftir áttunda málsl annars efnismgr fjórðu grein komi nýr málsliður svohljóðandi ef peningastefnunefnd metur það svo að alvarleg hættumerki séu til staðar sem ógna fjármálakerfinu skal hún opinberlega gefa út viðvaranir þegar tilefni er til frú forseti að árétta það hlutverk peningastefnunefndar sem ég lýsti áðan sem er að fylgjast með og taka sínar svo sem eins og vaxtaákvarðanir nefndinni ber að taka slíkar ákvarðanir og grundvalla þær á markmiðum bankans og á vönduðu mati á ástandi og horfum í efnahags og peningamálum og fjármálastöðugleika ég hef einnig nefnt það hér að nefndinni er ætlað að birta opinberlega niðurstöður sínar og gera grein fyrir þeim rökum sem að standa og enn fremur er nefndinni ætlað að birta fundargerðir sínar opinberlega innan tiltekins tíma á eftir setningunni opinberlega skal birta fundargerðir peningastefnunefndar og gera grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar og forsendum þeirra þar skal þessi nýja tillaga koma inn þetta er algerlega í samræmi við þann tón sem er að finna í samræmi við þann tón sem er að finna í þessari evrópuskýrslu og var höfð til hliðsjónar meðal annars þegar þetta

það kom fram hjá öllum gestum nefndarinnar og í mörgum þeim fjölmörgu álitum sem við fengum að einhvern veginn höfðum við íslendingar flotið algerlega sofandi að þeim feigðarósi sem bankahrunið var ýmist segja menn að engar viðvörunarbjöllur hafi hringt eða að ekki hafi verið á þær hlustað í evrópuskýrslunni er sérstaklega fjallað um viðvörunarkerfi að setja upp ákveðið viðvörunarkerfi til þess einmitt að það verði hringt bjöllum og á þær verði hlustað væntanlega því er það að við teljum nauðsynlegt að taka þessa þekkingu inn til að styrkja enn frekar það grundvallarmarkmið frumvarpsins að peningastefnunefnd á grunni vandaðrar athugunar á stöðu í efnahags og peningamálum og fjármálastöðugleika gefi út opinberlega viðvaranir

vara við einhverju þegar komið er fram á bjargbrúnina í hruni heldur einmitt að ef einhverjir þeir áhættuþættir eða einstök hættumerki séu til staðar þá beri nefndinni að gera viðvart um það ég vil vekja athygli á því líka að það mun vera hægt á þeim tveimur árlegum fundum sem nefndinni er ætlað að eiga með þremur nefndum þingsins þá er hægt að gera ráð fyrir því að þar og í kjölfarið á slíkum fundum væri leitað eftir því hvort einhver hættumerki steðji að og hvort ástæða sé til að gefa út sérstakar viðvaranir þar um herra forseti ég hef

ég vil þakka nefndarmönnum gott samstarf og ég vil sérstaklega geta þess að sú ríka áhersla sem lögð var á það einkum af hálfu höskuldar þórhallssonar þingmanns framsóknarflokksins að þessi skýrsla yrði könnuð og hún fengi formlega meðferð í viðskiptanefnd þegar hún kæmi út ég tel að það hafi verið mjög mikilvægt skref og ég tel að það muni nýtast okkur mjög vel ekki bara hvað varðar uppbyggingu í bankakerfinu og í eftirlitsstofnunum heldur eins og ég nefndi áðan jafnvel strax gagnvart icesave málinu og það skiptir máli eins og ég sagði áðan að vera með puttana á púlsinum og ég er ekki viss um að þessi skýrsla hefði ratað jafnfljótt inn í þingið og á borð þingmanna ef ekki hefði verið fyrir það að meiri hluti nefndarinnar ákvað að bíða þar til hún væri komin út og ég vil þakka fyrir það frú forseti ég tel að sú tillaga sem háttvirtir þingmenn

í viðskiptanefnd þeir háttvirtur þingmaður birgir ármannsson og guðfinna s bjarnadóttir árni mathiesen og jón magnússon hafa hér kynnt og hljóðar þannig með leyfi forseta þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein laganna skal forsætisráðherra er hann skipar seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra í fyrsta sinn eftir gildistöku laga þessara leita staðfestingar alþingis á skipan þeirra ég verð að segja frú forseti að ég tel þessa tillögu afskaplega ómálefnalega það er búið í meðförum nefndarinnar að búa til mjög vandað regluverk um það hvernig skuli skipa í þessar stöður við vitum alveg hvernig hefur verið skipað í þær hingað til forsætisráðherra hefur skipað í þær einhendis og landslagsspilling og vantrú á skipan í embættismannakerfinu íslenska hefur orðið til þess að í þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir þinginu er gerð tillaga um allt annað verklag það er gerð tillaga um að auglýsa það er gert skylt að auglýsa eftir þessum háttsettu embættismönnum sem eru seðlabankastjóri og aðstoðarbankastjóri í fyrsta lagi í öðru lagi er áskilið að viðkomandi skuli hafa lokið háskólaprófi í hagfræði eða tengdum greinum og hann skal búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu af fjármálastarfsemi og efnahags og peningamálum enn fremur hafa verið sett inn í frumvarpið ákvæði sem fjalla um hæfi þessara manna sem gegna þessari stöðu og miðað við að þeir verði skilgreindir sem fruminnherjar í þriðja lagi frú forseti liggur fyrir og var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á föstudaginn var að forsætisráðherra skuli skipa sérstaka nefnd sem hafi það hlutverk að leggja mat á hæfni umsækjenda um stöðu seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra þessi tillaga miðar að því að styrkja enn frekar faglegan grundvöll við skipan í þessi embætti og það er gert ráð fyrir því að bankaráð seðlabankans skipi einn fulltrúa í nefndina einn verði skipaður af samstarfsnefnd háskólastigsins en í þeirri nefnd eiga sæti rektorar háskólanna sem hafa fengið staðfestingu eða viðurkenningu menntamálaráðuneytis og loks skipi forsætisráðherra einn þannig að hér er frú forseti búið að búa til afskaplega vandað regluverk sem á að tryggja það að aflagt verði það kerfi sem hingað til hefur gilt að skipa seðlabankastjóra einhendis án auglýsingar pólitískt án þess að nokkrar tilteknar hæfis eða hæfniskröfur liggi því til grundvallar frú forseti ég legg til að frumvarpið með þeirri breytingu sem við í meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar leggjum til verði samþykkt svo breytt ég tel að það muni auka trúverðugleika efnahagsstefnunnar núna á þessum umbrotatímum og ég tel að það leggi grunn að nýjum betri og öflugri seðlabanka sem getur notið trausts og trúnaðar innan lands sem utan því það tel ég nauðsynlegt að takist núna